Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Nach mehr als 20 Jahren und nach einer Menge von Vorarbeiten auf allen möglichen Ebenen sehen wir endlich, würde ich sagen eine konkrete Möglichkeit, Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten

Grundlegend ja, aber in den Details müsste noch sehr viel diskutiert werden. Ich beobachte nach langjähriger Erfahrung hier im Parlament, dass jetzt alle Organe eine neue Rolle spielen.

Wir müssen doch wissen, was die da machen werden in Brüssel.

Und das Europäische Parlament spielt eine neue Rolle. Darüber habe ich schon mehrere Male gesprochen. Ich freue mich auf Monate und Jahre der Zusammenarbeit und der offenen Zusammenarbeit mit der Kommission. Zurzeit genießen wir eine große Aufmerksamkeit in den öffentlichen Medien überall.

Ich glaube, dass wir alle in diesem Haus dies unterstreichen können.